Quiero darle la enhorabuena a Croacia por su Presidencia. A mí me emociona especialmente, porque, cuando hace un cuarto de siglo yo estaba como periodista metido en las trincheras y casas destruidas de Osijek o de Karlovac, en la Eslavonia o la Krajina, esto era realmente un sueño que parecía inalcanzable. Precisamente por lo inmensamente bella que ha sido la reunificación de los europeos, desde Tallin hasta Cádiz, desde Zagreb a Ámsterdam, no podemos permitir que fracase. La Presidencia croata puede ayudar, advirtiendo a todos aquellos que están intentando secuestrar Europa para un superestado, de una ideología concreta socialdemócrata, que ignore y al final destruya naciones y la democracia. Deberían pedir sentido común contra proyectos irracionales ideológicos o esa Conferencia sobre el Futuro de Europa, tan sospechosa, que parece querer engañar a los Estados europeos con un federalismo por la puerta de atrás, que ni todos los Estados ni, por supuesto, todos los europeos desean.